Wprawdzie rosną one o 5,1 miliarda w stosunku do obecnego roku, ale w związku z tym, że budżet roku 2020 jest ostatnim rokiem realizacji ram finansowych, to zapewne przyśpieszy realizacja projektów, zarówno w ramach polityki spójności, jak i rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast projekt budżetu został oparty o konserwatywne założenia, w szczególności w zakresie tempa wdrażania projektów w ramach obydwu funduszy, co tym dziwniejsze, że margines wolnych środków w płatnościach wynosi aż 20 miliardów euro.

Natomiast dobrym rozwiązaniem jest oparcie projektu budżetu o projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jeśli dojdzie do wyjścia bez umowy, a Wielka Brytania nie będzie wywiązywała się ze zobowiązań finansowych, to zmiany w budżecie na 2020 rok powinny być dokonane przez budżet korygujący.